Getestet werden sollen die Festigkeit, die Standhaftigkeit und die Glaubwürdigkeit der demokratischen Staaten. Es ist ein Angriff auf die Menschenrechte. Richtig ist auch, dass Dialog sein muss, aber gerade deshalb müssen wir der Republik China klar machen, dass eine weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit einhergehen muss mit einer weiteren Demokratisierung des Landes.

Im Übrigen Wenn sich Diktaturen nicht dem Vorwurf von politischen Prozessen aussetzen wollen, dann ziehen sie immer die Karte der Steuerhinterziehung bzw. der Wirtschaftsdelikte.